Herr Präsident! Ja, das Abkommen von Paris wird zu Recht historisch genannt. Ich bin sicher, dass ein Signal ausgeht für ein neues industrielles Zeitalter. Wenn wir das alles machen, was in dem Abkommen steht, nämlich die Wirtschaft und die Gesellschaft zu dekarbonisieren, dann brauchen wir viele neue Technologien. Wir brauchen eine Grunderneuerung unseres ökonomischen Modells, und das nicht nur bei der Stromerzeugung, sondern natürlich auch im Verkehr, bei den Gebäuden, in der Landwirtschaft, quasi auf allen Feldern, denn wie sonst kommt man zu 80 bis 95 Entkarbonisierung und Herausnahme von fossilen Energien. Ich denke, es wird einen Technologiewettbewerb geben zwischen Amerika, Asien und Europa. Da kommt meine Sorge, ob wir gut aufgestellt sind. Die Batterietechnik ist in China, die interessanten Autos in Amerika, und wir sitzen zum Teil auf Ladenhütern. Ich glaube, die 50 Milliardäre in den USA die hätte ich auch gerne zur Unterstützung von Innovationspolitik in der EU.